frú forseti ég mæli fyrir framhaldsnefndaráliti frá menntamálanefnd um frumvarp til laga um breytingar á lögum númer sex tvö þúsund og sjö um ríkisútvarpið o h f með síðari breytingum nefndin hefur fjallað um málið að nýju milli annars og þriðju umræðu fram hefur komið að eðli innheimtunnar hefur breyst úr innheimtu á afnotagjöldum í skattheimtu áður sá ríkisútvarpið um innheimtu afnotagjalds en við þær breytingar sem gerðar voru á lögum um ríkisútvarpið í lok síðasta árs var gjaldtakan færð til skattyfirvalda á þeim tíma sem ríkisútvarpið sá um innheimtu afnotagjaldanna var meðal annars samið sérstaklega við öryrkjabandalag íslands um afslátt frá gjaldinu til handa lögblindum og heyrnarskertum nefndin telur eðlilegt að litið verði til sanngirnissjónarmiða við gjaldtökuna eins og verið hefur og beinir því til ríkisstjórnarinnar að skoðað verði sem allra fyrst hvaða afslættir voru veittir á gjöldunum og hvernig unnt er að viðhalda þeim nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt háttvirtur þingmaður skúli helgason var fjarverandi við afgreiðslu málsins eftirfarandi háttvirtir þingmenn skrifuðu undir nefndarálitið auk þeirrar sem hér stendur ásmundur einar daðason

lilja rafney magnúsdóttir unnur brá konráðsdóttir og margrét tryggvadóttir